Voorzitter, vandaag heeft de Europese Commissie haar lang verwachte financiële invulling van de nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd. Tot onze verbijstering stijgt de begroting met maar liefst 300 miljard euro, terwijl die alleen al vanwege de brexit met zo'n 100 miljard euro had moeten dalen.

Deze begroting betekent dat Nederland per jaar nu 10 miljard euro moet afdragen in plaats van de huidige 7 miljard euro. De Nederlandse belastingbetaler zal per jaar 1000 euro aan de EU kwijt zijn als het aan de Commissie ligt. Ik stel voor om te bezuinigen en het mes te zetten in de uitgaven door onder andere te stoppen met subsidies, hulpprogramma's en financiële steun aan landen als Turkije, te snijden in riante salarissen en vergoedingen van ambtenaren en parlementariërs en natuurlijk te stoppen met het verhuiscircus naar Straatsburg. Dit is hét moment om pas op de plaats te maken en de begroting flink naar beneden bij te stellen.